raungildi talna er líka oft gott að hafa í huga aðrar hagtölur í samfélaginu á sama tíma hvert þær stefndu og hver vöxturinn sé hver þenslan sé hver verðbólgan sé og svo framvegis það

landinu nú heyrist mér hver þingmaður sjálfstæðisflokksins á fætur öðrum koma hér upp til þess að afneita stefnu sjálfstæðisflokksins til þess að afneita frjálshyggjunni og hinum frjálsa markaði og hafa verið bara hér einhver peð þegar þeir leiddu ríkisstjórn í tæplega átján ár voru bara peð í stjórnarsamstarfi með krötum og framsóknarflokknum þetta eru undarlegar söguskoðanir frú forseti svo ekki sé meira sagt við skulum líka rifja upp þetta með skattbyrðina því að ég man vel þá umræðu hér um það sem háttvirtur þingmaður reynir nú að búa til smá orðaleik um hækkun og lækkun og gott og vel látum það vera staðreyndin var sú að í valdatíð sjálfstæðisflokksins fór allt í öfuga átt hvað aðrar skattbyrði þegnanna þeir sem voru með lægstar tekjur hjá þeim jukust skattarnir mest þeir sem voru með hæstar tekjur hjá

og undir stjórn sjálfstæðisflokksins í fjármálaráðuneytinu það er það sem er hér verið að tala um það hefur aldrei verið eins mikill